Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, d'autres l'ont dit avant moi dans ce débat, les FinTech introduisent une révolution prometteuse.

considérable pour l'Europe et introduit dans beaucoup de cas des progrès appréciés des consommateurs, des investisseurs mais aussi des entreprises, des gouvernements, voire des banques centrales. En témoignent par exemple le recours accru au financement participatif, qui permet de diversifier l'accès aux capitaux, la numérisation des services publics, qui peut aider à mieux collecter l'impôt et à empêcher la fraude fiscale, ou encore l'usage de technologies blockchain qui garantit l'intégrité de l'historique des transactions. Mais, comme toute avancée technologique, elle nécessite un encadrement et cet encadrement s'avère nécessaire pour accompagner l'innovation en évitant les dérives. Il mérite d'ores et déjà d'être pensé autour de trois principes. Tout d'abord, la préservation de la stabilité financière face aux cyberattaques dont l'actualité n'a pas besoin d'être rappelée et au manque d'informations mises à disposition des régulateurs par les FinTech sur leurs activités susceptibles de limiter la prévention des risques systémiques.